Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, Mesdames et Messieurs, force est de constater que l'affaire des implants PIP n'est pas une simple fraude sanitaire nationale. Nous pouvons malheureusement constater à quel point cette affaire a et aura un impact à l'échelle européenne et internationale.

2012. Nous devons, en tant que législateur, tirer les leçons de cette fraude et renforcer notre système de surveillance et de matériovigilance pour les dispositifs médicaux. Je m'associe aux propositions de mes collègues Thomas Ulmer et Philippe Juvin, les rapporteurs de la résolution pour le PPE, qui s'excusent de ne pouvoir être là ce soir. J'appelle la Commission européenne à prendre en compte les recommandations suivantes. Nous devons renforcer et harmoniser les obligations d'inspection au niveau communautaire. Il est urgent de mettre en place des contrôles réguliers, inopinés, annuels, à tous les stades de la vie d'un dispositif médical. Il faut harmoniser les conditions d'habilitation des organismes notifiés et renforcer la traçabilité, la transparence et le suivi des dispositifs médicaux mis sur le marché européen. Enfin, je souhaite attirer votre attention sur un point fondamental la nécessité de trouver un équilibre entre la protection de nos patients européens et le soutien à l'innovation et à la recherche. Nous devons allier sécurité, transparence, cohérence et flexibilité. La première des démarches cohérentes est de ne pas traiter les dispositifs médicaux comme des médicaments. Il y a entre les deux trois différences fondamentales une différence de nature, une différence de durée de commercialisation et une différence en termes de flux sur les marchés. Dès lors, on le voit bien, la mise en place d'une AMM sur le marché pour les dispositifs médicaux les plus à risque n'entraînerait que des lourdeurs administratives, des coûts supplémentaires, une augmentation des délais de mise sur le marché et, surtout, serait un frein à l'innovation. C'est quelque chose qu'il faut mesurer suivant les cas.